Voorzitter, volgens de Commissie is dit akkoord met Australië in het belang van de burgers en de wereld.

Net als de EU stuurt Australië levende dieren naar het Midden Oosten en Azië. Vorige week zagen we schokkende beelden van duizenden schapen die aan boord van zo'n groot Australisch schapenschip bezweken onder de hitte, en elke nacht worden er in Australië duizenden kangoeroes opgejaagd en gedood. Babykangoeroes worden doodgetrapt en hulpeloos achtergelaten nadat hun moeder is vermoord.

Artikel 19 van dat akkoord gaat over dierenwelzijn. Ik vraag de Commissie de daad bij het woord te voegen en in het belang van mens en dier zo snel mogelijk te komen met een importverbod voor Australisch kangoeroevlees.